Vzdělanost je určitě naším prioritním cílem.

Výsledkem jsou pak hrozivá čísla poukazující na nezaměstnanost vysokoškolských absolventů. Asi se všichni shodneme na tom, že řešením je propojování podniků a univerzit. Na to opakovaně upozorňují různé materiály včetně Lipské charty o udržitelných evropských městech. Klíčové však je, jak tohoto propojení dosáhnout. Podle mne je správnou cestou inkorporace víceměsíčních stáží, a to nejenom studentů, ale i profesorů jako nedílné součásti celoživotního vzdělávacího procesu. Je potřeba, aby si nejenom studenti, ale i učitelé pravidelně udržovali kontakt s reálným světem. Spolufinancování takových stáží by se mělo stát nedílnou součástí univerzitních rozpočtů.